Les choses ont été améliorées depuis. Je fais donc cette vérification concrète pour que les outils les plus proches des citoyens et des entreprises fonctionnent correctement. C'est la première clé dans cette stratégie nationale et européenne de croissance.